virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála í frumvarpinu er lagt til að frestað verði fram til fyrsta janúar tvö þúsund og tólf að setja á fót embætti héraðssaksóknara þann fyrsta janúar í

er vera skal nýtt stjórnsýslustig innan ákæruvaldsins í kostnaðarmati því sem fylgdi frumvarpinu kemur fram að ef frumvarpið verði að lögum leiði það til sextíu og tvær milljónir króna hækkunar rekstrarkostnaðar á þessu sviði dómsmálaráðuneytisins einnig var gert ráð fyrir að við stofnun embættisins félli til tímabundinn stofnkostnaður sem næmi um tíu milljónir króna gerði kostnaðarumsögnin þannig ráð fyrir því að viðbótarútgjöld á ársgrundvelli næmu um sjötíu og tvær milljónir króna vegna sparnaðaraðgerða á útgjöldum ríkisins fyrir árið tvö þúsund og níu var því frestað fram til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu að setja embættið á fót í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og tíu er ekki gert ráð fyrir neinum framlögum til embættis héraðssaksóknara

tólf virðulegi forseti það er ekki lagt til hér að ákvæði um héraðssaksóknara verði felld úr gildi markmið þess að setja á fót þetta embætti var einkum að auka réttaröryggi með því að bæta við stjórnsýslustigið við ákæruvaldið horfi það til aukinna réttinda borgaranna með því að þá aukast tækifæri til að kæra ákvarðanir sem tengjast saksókn til æðra stjórnsýslustigs því er lagt til að gildistökunni verði frestað um sinn í stað þess að ákvæðin verði felld niður virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði